Gospodine predsjedniče, danas sam podržala nastavak EFSI ja jer je važno održavati razinu ulaganja u Europskoj uniji, ali posebno u privatne, inovativne i rizične projekte. EFSI nije dovoljno prisutan u manje razvijenim državama članicama, a posebno u susjednim državama kandidatkinjama. Razlog za to nije nedostatak projekata u tim državama, kako se često zna čuti, već nedostatak administrativnih kapaciteta. Upravo zato u nastavku EFSI ja moramo ojačati ulogu Europskog savjetodavnog centra za ulaganja, koji treba povećati svoje aktivnosti u slabije razvijenim državama i ojačati ulogu nacionalnih razvojnih banaka te raditi na stvaranju teritorijalnih platformi za pomoć. U odnosu na druge instrumente iz Europskog proračuna, EIB a, EBRD a ili drugih institucija, EFSI treba biti nadogradnja, a nikako zamjena, i mora djelovati u sinergiji, a ne miješati se, ispreplitati i preklapati s drugima.